Vreau să mă alătur la ceea ce domnul Vigenin spunea

Dincolo de ceea ce regretabil s a întâmplat în Azerbaidjan, trebuie să subliniem un singur lucru care se impune acest tip de criminalitate nu are frontiere. Cred că trebuie să cooperăm, toate statele membre, pentru a încerca să prevenim astfel de acțiuni, care sunt acțiuni de o cruzime, sigur, semnificativă, dar nu cred că putem condamna Azerbaidjanul pentru acest asasinat. Tot ceea ce putem cere Azerbaidjanului este să se mobilizeze și să încerce ca ancheta să fie mult mai rapidă și mai eficientă, pentru că descoperirea autorului, condamnarea lui, este un mijloc principal de persuasiune pentru ca astfel de crime odioase să fie prevenite.